In einer Welt, die sich immer weiter entwickelt, wünschen wir uns eine intelligente und nachhaltige Wirtschaft für Europa.

Auf europäischer Ebene gibt es bereits viel sinnvolle sozialpolitische Gesetzgebung.

Soziale Indikatoren wie Kinderarmut, Arbeitslosen und Erwerbsquote sollten dabei aber nur als Frühwarnsystem genutzt werden. Wir sollten sie für die Mitgliedstaaten nicht verbindlich machen, denn das wäre ein Verstoß gegen den Subsidiaritätsgrundsatz.